Turizem je relativno sodobna dejavnost, razvila se je šele pred približno dvesto leti, v tej obliki, kot jo poznamo danes. čeprav so pa določene oblike turizma obstajale že pred mnogimi tisočletji, kajti če na splošno govorim o turizmu, je to neka dejavnost, ki je povezana s s človekovim potovanjem po našem, planetu, po površju Zemlje. In, ljudje niso vedno potovali samo kot trgovci ali vojaki ali, hodili pač zaradi kakšnih posebnih, namenov na ta potovanja, ampak so pogosto odšli tudi na oddih, šli so pogledat druge kraje zaradi čiste radovednosti. Šli so pogleda tudi mogoče kakšne druge ljudi, ki so živeli za devetimi vodami, za devetimi gorami. In, nekako v tej smeri se je tudi pojavil, način potovanja, ki ga danes imenujemo turizem. Zakaj turizem? Ti ljudje, ki so hodili po raznoraznih krajih, po raznoraznih, neznanih deželah, neznanih oblikah površja, so seveda potrebovali tudi kakšne določene napotke, kje gre prava pot, kakšna je ta pot, je mogoče kaj nevarnosti na tej poti. potem tudi seveda, kje so najboljša prenočišča, kje se lahko ustavijo pa kaj pojejo. Včasih so potovali tudi s konji, zato je bil turizem vezan tudi na, postojanke, kjer so lahko oskrbeli konje, zamenjali konje, prenočili in potem nadaljevali pot, kamor jih je pač vodil njihov namen. mnogo namenov je bilo povezanih s turizmom, prvič so raziskovali neznana območja, želeli so ugotoviti, kaj je, v teh neznanih, površinah, teh neznanih, planjavah, ki so jih mogoče naselili. Tako so recimo, ko so prišli, zahodni, zahodnjaki, ko so prišli ljudje iz, Evrope v Ameriko, potovali, po savanah z vozovi, odkrivali nove kraje in seveda, so se po tej želeli tam pozneje tudi naseliti. no, prava oblika turizma, kot jo pa, pa pač poznamo danes, pa izvira nekje iz šestnajstega, morda sedemnajstega stoletja, ko so, hodili ljudje predvsem iz bogatejših slojev iz Anglije, Škotske, morda tudi Francije, na potovanja v mediteranske kraje in so želeli, spoznati stare kulture, torej temu so rekli, velika tura ali grand tour, v angleščini in želeli so ugotoviti, kakšni so bili, kakšne so bile te stare antične civilizacije, recimo stari Rim, stara Grčija Mezopotamija in tako naprej. Zato se predvsem mlajši, morda sinovi, hčerke odhajali tudi na večmesečna potovanja, iz Anglije proti Italiji, proti Grčiji. nazaj jih je pot vodila tudi preko Turčije. morda Balkana, Češke in Poljske. In ker je bilo to krožno potovanje, so ga imenovali tura, a ne. In ta tura je postala osnova oziroma končnica za današnjo besedo turizem. to so pač nekateri bi lahko rekli evropski vzroki, zakaj se je turizem pojavil, ker so pač seveda tudi vsi ti mladeniči in mladenke želeli, pač imeti nekje priskrbljeno določeno obliko prenočevanja, prehrane, so iskali primerne gostilne, ali kakšne primerne restavracije. Se je iz takih, objektov pozneje pravzaprav razvila turistična infrastruktura, iz tega so pozneje nastale, mogoče gostilne s prenočišči, manjši hoteli, moteli in pozneje seveda tudi, dosti večji hotelski kompleksi. no, v drugih krajih se je seveda turizem razvijal tudi na, na drugačne načine, recimo poznamo tudi turizem, ki je ljudi, vodil naokoli zato, da so obiskovali recimo določene verske, kraje, na primer, svetišča, v stari Grčiji so imeli kar nekaj svetišč, preročišč pravzaprav imenovanih, v katerih so želeli ti obiskovalci dobiti odgovore na vprašanja o svoji usodi, o svojm načinu življenja, o tem, kaj jih čaka v prihodnosti. tam so bili razni preroki, razni, duhovniki, sveti možje ali tudi žene, ki so se ukvarjali pač s to, spiritualno dejavnostjo, in tja so pač potovali mnogi, mnogi, domačini tistega časa, da bi seveda izvedeli, kaj jih v življenju čaka. No, iz tega se je pozneje razvila tudi neka oblika, ki jo danes imenujemo romanje. ime je dobila po mestu Rim ali Roma, kamor so hodili ljudje, na grob svetega Petra, ki je umrl v Rimu in je danes pač pokopan v, cerkvi svetega Petra v Vatikanu. In, so hodili tja, da bi se mu da bi ga pač počastili, da bi ga častili. in tem ljudem, ki so pač šli v Rim, so rekli romarji in od tega je prišel izraz romanje, ki se seveda pozneje ni dogajalo samo v Italiji, ampak so pozneje šli tudi recimo na grob Mohameda, a ne, v Meko, svete kraje, pomembne za islamske, za islamsko religijo, za muslimane, torej Medina, Meka in še marsikaj drugega. V Aziji se je pač ta oblika romanja dogajala bolj v na območju, kjer je živel Buda ali kakšni drugi, modreci, preroki. in seveda vsa ta gibanja, vsa ta premikanja ljudi iz kraja v kraj, so postala neka vrsta jedel, romanja, ki je pač, tudi uvrščamo v skupino turistov, a ne. Z današnjimi očmi gledano je to danes zelo, zelo pomemben turizem, s tem, da je teh romarskih krajev po svetu ogromno. Povezani so pač z z različnimi, religijami. No, v oblikah v, v turizmu govorimo o različnih oblikah. Torej ni zdaj seveda turizem namenjen samo, ogledovanju določenih krajev ali obiskovanju tujih krajev, ampak je turizem zelo pogosto namenjen tudi sprostitvi, rekreaciji, zdravju in, temu so recimo tudi v Sloveniji namenjene številne toplice, v katere zahajajo ljudje, da bi pač si malce izboljšali imunski sistem, da bi dobili, več energije, da bi si morda pozdravili kakšne bolezni, take ali drugačne, in seveda je zdraviliški turizem danes ena, izmed zelo, zelo pomembnih, panog, ki jo pač turistična industrija spodbuja. Tam, kjer imajo kakršnekoli možnosti, da se človek dobro počuti, da se lahko zdravi, da lahko dobi malo več energije, a ne. Ti kraji potem zelo aktivno razvijajo, zdraviliški turizem. Obstajajo tudi kraji, ki so odkrili nakupovalni turizem. to so recimo predvsem kraji, kjer lahko kupiš kaj nenavadnega, kaj zanimivega, običajno kaj cenejšega ali pa mora robo, ki je, v svetu popularna, zanimiva. Nekoč so bili to tudi kraji, ki so imeli nižje davke, recimo, kneževina Monako ali pa mini republika San Marino ali pa Andora v Evropi. V sodobnejšem času je to v Dubaj, v Združenih arabskih emiratih, ki je postal prava nakupovalna meka. In razvija nakupovalni turizem. Torej ljudje ne gredo tja, uživat in gledat kakšne naravne posebnosti, zanimivosti, ampak predvsem zato, da pač, kupijo kakšne zanimive stvari. govorimo lahko tudi o sodobnih oblikah turizma, nekoč so res ljudje želeli oditi bolj na oddih, na počitnice, se nekako, se nekako, spočiti od napornega dela, a ne, ki so ga pač, doživljali ali delali v raznih tovarnah, in so zato odšli, v razne, turistične kraje, v turistična središča, kjer so se namestili po dražjih ali cenejših hotelih, ki so jim običajno priskrbeli vse storitve, kot so spanje, trije obroki na dan, morda kakšno, kopanje v bazenu, razgibavanje, domače lokalne vodnike, ki so jih vodili v okolico in jim razkazovali znamenitosti. In še marsikaj. poleg tega, teh klasičnih oblik turizma so pa v sodobnem času, zrastle številne nove oblike turizma, ki jim pravimo, alternativne oblike. in med njimi je vsekakor, en najpopularnejših ali najbolj, privlačnih, pustolovski turizem. Pustolovski turizem, je morda predvsem namenjen v v, namenjen ljudem oziroma se najbolj razvija med, populacijo mlajših in športno usmerjenih turizmov. Kajti ta pustolovski turizem se ukvarja pretežno, z aktivnostmi, kot so recimo potapljanje, kolesarjenje, pohodništvo, jahanje, skakanje s padalom, vodne in drugačne aktivnosti, skratka, mnogo tega, kar je drugače čisto oblika športa, je prevzel tudi turizem v svoje, oblike pustolovskega turizma in je to seveda danes ena zelo pomembnih in privlačnih aktivnosti. Razvija se vedno in povsod tam, kjer so, primerni tereni, kjer je so te primerne oblike, recimo kakšne divje vode za, rafte, morda kakšno morje in oceani za potapljanje, morda kakšni primerni hribi in gore za jadralno padalstvo. in pa seveda kakšna čudovita narava, taka ali drugačna, ki pač spodbuja pohodništvo. No, poleg teh oblik pa poznamo še mnoge druge oblike v sodobnem času. med temi se žal pojavljajo tudi, nekatere negativne oblike, take, ki lahko res škodujejo naravi in tudi družbi. in med temi vsekakor sodi, temni ali črni turizem. angleško mu pravimo dark tourism, to je oblika turizma, ki žal izkorišča, kraje človeškega trpljenja, kraje, kjer se, je zgodilo kaj groznega, kraje, kjer so ljudje recimo, trpeli, umirali ali to še vedno počnejo. In nekaj primerov so recimo, ogledi organiziranih turističnih skupin na območjih, kjer so še pred kratkim potekale recimo vojne ali so bile kakšne naravne nesreče, hodijo ogledovat ruševine, potem se v ta, v to kategorijo uvršča tudi turizem iz, nekdanjih obdobij trpljenja, to se pravi predvsem iz druge svetovne vojne. Torej to so recimo obiskovanje raznih, koncentracijskih taborišč, mogoče obiskovanje krajev, kjer so potekale kakšne, bitke iz druge svetovne vojne, morda so bili tam kakšni, kraji, kjer so recimo, usmrtili določeno število ljudi, pa so zdaj tam pokopani. No, in nekaj od takih točk imamo tudi v Sloveniji. in pa predvsem pač po določenih, državah, deželah, kjer so se pač te grozne stvari odvijale. Zdaj, nekateri zelo nasprotujejo tej obliki turizma, ker, morda ne prinaša kakšnih posebnih kvalitet v potovanje človeka, nekateri se pa s tem strinjajo, češ da je vseeno potrebno gojiti tudi spomin na te grozne dogodke, da je to potrebno obiskovati, da pač te stvari ne bi padle v pozabo. Vendar je tukaj mnenje seveda še precej, precej, deljeno. No, med enimi od najnovejših ali pa mogoče celo najbolj v prihodnost usmerjenimi oblikami turizma je vsekakor, vesoljski turizem, kot mu pravimo. Ta izraz, vesoljski turizem, še nikakor ni, popolnoma določen. Preprosto zato, ker je izredno nov. lahko bi mu celo, določili začetni datum, in sicer april leta dva tisoč ena, ko je prvi vesoljski turist Denis Tito poletel, v vesolje z rusko posadko na, mednarodno vesoljsko postajo, kjer je prebil približno deset dni. In je zato plačal dobrih petindvajset milijonov dolarjev. za njim je šlo še šest vesoljskih turistov, v vesolje med njimi tudi, ženska z imenom Anoušeh Ansari, torej astronavtka, iransko-ameriškega porekla. In vsak od teh, premožnih ljudi je, ruski vesoljski agenciji plačal nekje med dvajset in trideset milijonov dolarjev. Za približno enotedenske počitnice v vesolju. No, temu, turizmu, ki se dogaja na mednarodni vesoljski postaji in, se bo verjetno nekoč razvili tudi v kakšne, orbitalne hotele in podobno, torej kjer bodo pač zgradili določeno infrastrukturo za bodoče vesoljske turiste. potem, potem obliki pravimo orbitalni vesoljski turizem. Obstaja pa tudi podorbitalni ali suborbitalni vesoljski turizem, ki pa ne gre v tako višino, torej orbitalni seže nekje do višine tristo štirideset ali štiristo kilometrov, podorbitalni pa pride nekje samo do višine sto kilometrov, ki ji pravimo tudi karmanova meja. To je, to je administrativno določena meja, zemeljskega ozračja z vesolja, ne, torej sto kilometrov približno, in ko preletiš to mejo, si, seveda po dogovoru, mednarodne, zveze za zračni promet, si pač že v vesolju. No, ta podorbitalni turizem bo bistveno cenejši, ni se še pričel, ampak bo vsak polet trajal približno tri do štiri ure. cena trenutna za to je dvesto petdeset tisoč dolarjev in, je že več kot sedemsto vpisanih, v interesentov, da bi poleteli do te karmanove meje, torej do višine sto kilometrov. Vendar se vse skupaj še ni pričelo, ker so, vesoljska plovila, rakete in pa, moduli, ki bodo ljudi ponesli do te meje, so še v, testni fazi v, na testni stopnji. No, vesoljski turizem se ne bo ustavil samo v orbiti, ampak bo segal tudi precej dlje. In sicer je naslednji korak Luna. Pripravlja se že nekaj, torej, resnih idej in načrtov in tudi izvedb, da bi v naslednjih letih poleteli vsaj v orbito Lune, če že ne bi pristali na njej. kar je pač, še precej dražje in precej bolj zahtevno. Cena za tako poleti se trenutno vrti okrog sto milijonov dolarjev. vse skupaj bo pa nekako potekalo tako, da bo, bodoči vesoljski turist poletel najprej v Zemljino orbito, tam nekaj časa krožil, se prilagajal na vesoljske razmere, potem pa z drugim plovilom odletelo do našega satelita, edinega naravnega, ki ga imamo, torej Lune. In tam se bo utiril v njeno orbito in bo nekaj časa nekaj ur krožil okrog Lune na višini morda, petsto kilometrov, sedemsto kilometrov. Jo jo doživel res od blizu. Potem pa se bo celotna odprava vrnila nazaj proti Zemlji in pač pristala na določenem kraju. naslednja stopnja lunarnega turizma, lunarno-vesoljskega turizma pa bo seveda tudi pristanek na Luni. Vendar, trenutno je bilo na Luni dvanajst, astronavtov, ameriških. Vsi ti bodoči lunarno-vesoljski turisti ne bodo tako, dobro usposobljeni, kot so bili astronavti. Zato bodo pač za njih moral poskrbeti na drug način, da jim omogočijo morda kakšne manjše bivalne module, neke vrste hotelov na Luni, kjer bodo pač preživeli tistih nekaj dni, kjer bo vse skupaj precej bolj varno, kot je bilo v času, projektov Apollo, ko so pač Američani pošiljali ljudi na Luno. tako da je to seveda še stvar neke nedoločljive prihodnosti. Ravno tako, kot je ena od najbolj privlačnih vesoljskih pustolovščin, ki se bo zagotovo nekoč zgodila, trenutno pa še ni, realnih možnosti, namreč polet turistov do, planeta Mars. Torej marsovski orbitalni turizem bo pač verjetno tisti vrhunec doživetij, možnosti, ki so jih pač turisti lahko v vesolju deležni. Kajti Mars je pač le naš sosednji planet, na katerem je že kar nekaj raziskovalnih vozil. Mi že precej dobro poznamo, Marsov teren, ozračje, površje, vse nevarnosti, ki so tam. Tako da, s tem bi se dalo, dalo soočiti, največji in glavni problem turizma, ki se bo dogajal v orbiti Marsa ali na njegovem površju, je prihod do Marsa in seveda tudi vrnitev. Ker, poleti do tja traja kar nekaj mesecev, to pa je čas, ko človek v vesolju preživi v breztežnosti. zato se tudi njegovo telo zelo prilagodi temu. Precej oslabi, kosti postanejo šibkejše, mišice, organi in tako naprej in seveda, ko človek potem pristane na Marsu, ni fizično več toliko sposoben, kot bi lahko bil, a ne, in so to lahko kar hude, hude nevarnosti. In pa seveda, problem je tudi v tem, če se karkoli zgodi, pomoč ne more pač priti, do tja. A ne, so vsi ti ljudje, kdorkoli bo že šel, bodisi kot znanstvenik ali pa kot turist na Mars, vsi ti ljudje so potem odvisni preprosto od svojih lastnih izkušenj, znanja, sreče in morda seveda tudi vsega, kar se bodo med potjo naučili. in še zadnja oblika vesoljskega turizma so pa medplanetarni poleti, to pa je stvar, res, res oddaljene prihodnosti. Morda v sto, sto petdeset ali dvesto letih, če se bo naš razvoj, razvoj človeka tako nadaljeval, da bomo nekoč poleteli tudi na bolj oddaljene planete proti Jupitru, Saturnu, kjer vsekakor nikoli ne bomo mogli pristati, ker so to plinasti planeti, nimajo trdnega površja, ampak so pa, torej je pa možno pristati na nekaterih njihovih lunah, torej na nekaterih satelitih. na Ganimedu na Titanu in še na kakšnih drugih, kar je seveda potencialno možno, ampak, zato bo še nekoč potrebno razviti in tehnologijo in, celoten projekt in celoten postopek pa predvsem bo potrebno razviti človeka, njegovo telo in njegovo psiho, da bo sposoben poleteti na tako dolge polete. Turizem je, pravzaprav ena, ena zelo pomembna gospodarska dejavnost dandanes v svetu, saj od njega živi ogromno število dežel in držav. in marsikje po svetu razvijajo turizem, čeprav so to recimo tudi, revne dežele, manj razvite dežele vidijo v tem neko prihodnost, ker pa je ta turizem povezan z množičnim premikanjem ljudi, po vsem planetu, povezano je recimo z milijoni in milijoni, potnikov vsako leto, ne. več kot milijarda naj bi jih letelo, z letali vsako leto. Se tu, ne dogajajo samo tiste lepe, koristne in prijazne reči, ampak je v turizmu tudi marsikaj slabega in to tako za človeka kot za okolje, naravo in živali. zdaj tiste, pametne države in dežele, ki se zavedajo, razvoja civilizacije, ki se zavedajo razvoja človeškega sveta v sodobnem času, se tudi zavedajo, da morajo sodobnim turistom ponuditi eno primerno, eno trajnostno, bi rekel, človeku prijazno obliko turizma, ki, ne bo samo izkoriščala, njegovega, ne vem, ekonomskega položaja, ampak bo, skrbela tudi za to, da človek, ki pride, turist, ki pride, ne uničuje nekih naravnih virov, naravne ga okolja, v katerega je prišel. In da je ta, vnos pač določenih oblik turizma v naravo, čim manjši ali pa čim bolj prilagodljiv. zato so danes mnoge oblike turizma, ki seveda, ne vplivajo kaj dosti na naravo, prinašajo določen dohodek in predvsem pač, izmenjavo ljudi, a ne, in, prinašajo, ta optimizem, dobro voljo in pač sproščenost med turiste. žal se pa na mnogih koncih sveta dogajajo tudi, te negativne oblike turizma, kjer ljudje, ki ga razvijajo, vidijo samo denar, kjer vidijo samo koristi od tega, ne vidijo pa seveda tudi kakšnih, kakšnih stranskih učinkov. Kaj so zdaj ti glavni stranski ali nepotrebni učinki? seveda, je potrebno razumeti, da turist, ko gre v drugo okolje, tudi tam potrebuje neko določeno, namestitev, potrebuje spanje, potrebuje hrano. Potrebuje transport, potrebuje seveda neko informacijo, kam se obrniti in v mnogih pogledih predvsem neko določeno varnost. Da se udobno počuti, in zdaj, recimo en od glavnih problemov je poraba energije, ki jo turizem, zahteva, seveda za turiste je potrebno zgraditi hotele, ti hoteli so veliki, porabijo ogromno vode, porabijo ogromno neke energije in, milijoni in milijoni ljudi proizvajajo tudi ogromno, odpadkov tudi zelo neželenih odpadkov, predvsem tistih iz plastike in, in, pač materialov, ki niso obnovljivi, zato seveda te pametne oblike turizma tudi skrbijo za, za to, da ponudijo recimo turistom ekološko usmerjene hotele, kjer se voda reciklira, kjer je energija pridobljena iz naravnih virov. Kjer se, obnavlja in reciklira, tudi odpadke. Kjer se razvija tudi, kjer se pač dela, iz naravnih materialov, kjer se ne uporablja preveč naravi škodljivih materialov in tako naprej in tako naprej in, in zelo, zelo velik trend, se že kaže v turizmu zadnjih pet do deset let. Namreč trend, da marsikateri osveščeni turisti predvsem želijo in pričakujejo namestitve v prav takih ekoloških hotelih ali kampih ali kočah ali kakšnih drugih namestitvah. in nekaj podobnega je tudi s, v transportom, zelo, zelo dosti turistov se zadnja leta odpoveduje poletom, predvsem na krajše poti, kjer se, kjer se je prej konstantno dogajalo, potovanje z letalom, se sedaj odločajo za vlake, vedno več jih tudi, ko pridejo v neko veliko mesto, želi, torej si, sposoditi električni avto, in tako naprej in tako naprej, torej to so pač te pozitivne oblike turizma. Žal je mnogo teh turističnih oblik, na žalost tudi povezanih z nerazvitostjo. Kajti, v mnogih nerazvitih deželah, kjer bi želeli razvijati turizem, pač preprosto zaenkrat ne zmorejo dovolj energije, moči ali, ali pač te dobre volje, da bi lahko svojo obliko turizma spremenili in jo preusmerili v kakšno bolj trajnostno, ne. Človeku bolj prijazno. Ampak trend vseeno narašča in, in tukaj je, en velik optimizem v samem turizmu, da se bodo določene, oblike turizma počasi pa zagotovo spremenile tudi v kakšno bolj trajnostno obliko, tako da večinoma vsi, ki delamo v turizmu, pričakujemo, da se bo to seveda, spremenilo.